Ik wijs op de dynamiek in de sector.

Innovatie geldt ook voor heel de sector.

Er zijn systemen die dat mogelijk maken. Wij moeten dit soort innovatie stimuleren, niet blokkeren.